stjórnmál snúast ekki einungis um hugsjónir heldur einnig um meðferð valds hvernig hefur sú meðferð komið okkur fyrir sjónir undanfarin ár hjá þessari ríkisstjórn nægir þar að nefna nokkur mál við sáum fordæmalausan stuðning sem tveir menn ákváðu í okkar nafni við innrásina í írak við sáum áður óþekktan hamagang í fjölmiðlamálinu sem lauk með því að ráðherrar ætluðu að beygja sjálfa stjórnarskrána eftir eigin höfði við sáum skrúfað fyrir fjárframlög til mannréttindaskrifstofu vegna gagnrýni hennar á stjórnvöld við sáum öryrkja sí og æ svikna um gefin loforð við höfum þurft að horfa upp óeðlilegar skipanir á þeirra félögum í sjálfan hæstarétt og menn veigra sér ekki einu sinni við að hringja í umboðsmann alþingis og skamma hann fyrir álit sitt rauði þráðurinn er að þessi ríkisstjórn hefur verið of lengi við völd frú forseti nú síðustu daga höfum við orðið vitni að ótrúlegri atburðarás sem leiddi til lögreglurannsóknar á baugi

yfirlýsts andstæðings þeirra andstæðings sem ítrekað hefur orðið fyrir árásum formanns sjálfstæðisflokksins nú síðast hefur meira að segja ráðherra í þessari ríkisstjórn sjálfur viðskiptaráðherrann sagt í kastljósi að það hafi verið áhrifamenn í sjálfstæðisflokknum sem tengdust aðdraganda þessa máls eins og hún orðaði það sjálf þar sagði hún að sér fyndist margt sérkennilegt hafa komið í ljós sem hún vissi ekki áður hún vakti sjálf athygli á ummælum eins þessara kappa um að það þyrfti ef til vill að bíða eftir komu fjármálaráðherra til landsins upp á að senda málið til skattalögreglunnar þetta sagði sjálfur viðskiptaráðherra í vikunni en hér í kvöld talar hún hins vegar á allt öðrum nótum og eins og allt sé í himnalagi það er margt í þessu máli sem þarf að fá skýr svör við því að þetta snýst um meðferð valds samfylkingin mun leggja fram frumvarp um óháðar rannsóknir og rannsóknarnefndir eins og tíðkast víða í nágrannalöndum okkar þessar nefndir eiga að skoða mikilvæg mál eða stjórnvaldsathafnir sem varða almannahag og stuðla þannig að stjórnfestu og gegnsæi frú forseti stjórnmál snúast einnig um stöðugleika það eru ekki síst stjórnarflokkarnir sem viðhalda mýtunni um stöðugleikann og halda þeir því áfram hér í kvöld en það er ekki til marks um stöðugleika að búa við allt að fjörutíu prósent sveiflu á gengi íslensku krónunnar en um fimm prósent verðbólgu sem stefnir í ofanálag upp á við á næstu missirum samkvæmt spám það er hvorki stöðugleiki þegar skuldir heimilanna og fyrirtækjanna tvöfaldast á fimm til sjö árum eða þegar húsnæðisverð rýkur upp úr öllu valdi erlendar skuldir þjóðarbúsins eru á við þrefalda landsframleiðslu og heimilin skulda tíu sinnum meira en það sem kostar að reka allt heilbrigðiskerfið það er ekki stöðugleiki þegar forsendur kjarasamninga bresta eða þegar árangurslaus fjárnám einstaklinga eru sautján þúsund talsins á fjórum árum stöðugleiki felur ekki í sér að boða árlega fjárlagafrumvörp sem aldrei nokkurn tíma standast þegar reikningurinn er gerður upp og það er ekki stöðugleiki þegar bilið á milli stétta og hópa í landinu margfaldast á örfáum árum það þýðir ekkert fyrir framsóknarmenn hér í kvöld að hágrenja yfir þessum staðreyndum eins og síðasti ræðumaður þeirra gerði hér í kvöld frú forseti samfylkingin vill bjóða upp á raunverulegan stöðugleika hagkerfis og fjölskyldna í landinu við viljum að allir fái tækifæri til menntunar en í fyrsta skipti í sögunni hafa háskóli íslands og fjölmargir framhaldsskólar hins vegar neyðst til að vísa nemendum frá vegna fjárskorts þetta nefndi forsætisráðherrann ekki í ræðu sinni hér í kvöld og nú berast fréttir af ályktunum ungra sjálfstæðismanna um að menntamál eigi ekki að fá neitt opinbert fjármagn er þetta stefnan sem íslendingar vilja samfylkingin vill stórauka fjárfestingu í menntamál og gera leikskólann gjaldfrjálsan sem yrði gríðarleg kjarabót fyrir íslensk heimili samfylkingin vill hlúa að litlum og meðalstórum fyrirtækjum og ýta undir nýsköpun og frumkvöðlastarf samfylkingin mun hverfa frá vondri þróun á ýmsum sviðum samfélagsins af hverju þurfum við að búa við eitt hæsta matvælaverð í heimi af hverju þarf stöðugt að þrengja að hag eldri borgara þessa lands og af hverju hefur fátækt meðal barna í okkar ríka samfélagi aukist

ríkisstjórn sem skilur ekki ákveðið fólk eftir hvort sem það eru aldraðir öryrkjar stúdentar hreyfihamlaðir eða börn við í samfylkingunni boðum stefnu sem felur í sér að starfa fyrir opnum tjöldum þar sem stjórnfesta frelsi og jafnræði ríkir í öllum ákvörðunum góðar stundir